Madame la Présidente, Madame la Commissaire, il est aujourd'hui d'une urgence absolue de protéger nos travailleurs contre les agents cancérigènes ou mutagènes qui causent, nous le savons, les maladies de demain. Qu'il s'agisse du trichloréthylène, de l'épichlorohydrine, du dichlorure d'éthylène ou de mélange d'hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant des benzopyrènes, le constat est le même la fixation d'une valeur limite pratique sur la base des informations, données scientifiques et techniques disponibles va,

J'abonde tout à fait dans le sens du rapporteur lorsqu'il précise que le principe de précaution doit être appliqué à la protection de la santé des travailleurs.

Force est de constater que l'exposition à ces substances dans un cadre professionnel rappelle aussi celle des travailleurs agricoles aux pesticides. Une exposition aux pesticides bien réelle et, semble t il, trop souvent laissée de côté, peut être parce que les agriculteurs sont de moins en moins nombreux et que la ruralité est souvent laissée de côté. Nous voyons bien que toutes ces problématiques découlent d'une cause commune le productivisme de court terme, qui est l'alpha et l'oméga des politiques menées en vertu des traités européens, s'impose trop souvent au détriment de la santé. Cela, mes chers collègues, ne peut plus durer. L'impératif européen de compétitivité place nos travailleurs sous la menace permanente de la délocalisation. Pourquoi? Parce qu'ils sont en concurrence avec les travailleurs de Chine, d'Asie du Sud Est ou du sous continent indien dont les conditions de travail font souvent frémir. Comme le rappelle le rapporteur lui même le cancer reste la cause première de mortalité liée au travail au sein même de l'Union européenne. Alors, je le dis, notre rôle d'élus est de protéger la santé des travailleurs, l'économie doit être au service de l'homme et non l'inverse.